Ce Parlement a eu l'occasion d'en débattre et de voter des résolutions pour demander à la Commission d'agir. Effectivement, la Hongrie n'est pas le seul État concerné, tous les États sont plus ou moins concernés par les violations des droits de l'homme, et il serait bien que les uns et les autres cessent leurs obsessions politiciennes. Votre réponse, Madame la Commissaire, était longue, mais ne me satisfait pas. La commission est elle vraiment gardienne de tous les articles du traité? Qu'en est il du rôle du Parlement européen si notre résolution de juin dernier semble passer en pertes et profits? La charte des droits fondamentaux fait elle vraiment partie intégrante des traités? Comment peut elle sans cesse être bafouée sans réaction réelle de votre part? Alors oui, les droits des migrants sont symboliques. Ils sont violés en Hongrie comme ailleurs, et notamment en France, mon pays. Mais je rappelle qu'en Hongrie, la police a désormais le droit de tirer sur les migrants. Quand je vous entends, Madame la Commissaire, je suis triste. Je constate une fois encore que la Commission est plus efficace en matière d'économie vous nous avez parlé d'aides d'État, d'augmentation des taxes, mais qu'en est il des droits des personnes? Vous attendez les décisions de justice, mais vous nous dites vous même que la justice pose problème dans ce pays. Alors, il n'est plus temps d'écrire, il n'est plus temps de dire, il n'est plus temps de se préoccuper, il faut agir sans attendre que la peine de mort soit rétablie, comme vous venez de nous le dire.